Wir hoffen, dass die EIB in den Punkten, die Sie uns jetzt versprochen haben, nämlich in der Frage der Erhöhung der Transparenz, noch gewaltig nacharbeitet.

Wir sehen, dass viele Kollegen eine starke EIB wollen. Aber wir wollen auch eine EIB, die uns mehr Bericht erstattet, und zwar jenseits der bunten Bilder und schönen Broschüren über Zahlen und Fakten, so dass wir einen wirklichen Einblick haben, wie das Management der Gelder vor Ort vor sich geht. Man darf ja nie vergessen, dass Sie eine relativ kleine Institution sind. Die EU ist eine relativ große Organisation. Die EU hat vor Ort mehr Leute als

Ich möchte darauf hinweisen, dass die Erweiterung der Kapitalbasis der EIB keinesfalls so vor sich gehen kann, dass Sie die geparkten Strukturfondsgelder zu sich rüberholen, wie ich das jetzt jüngst von einem Parteikollegen von Ihnen aus Deutschland als Vorschlag gehört habe. Wir glauben, dass die EIB als Ergänzung zur EU und zu den wichtigen Aktivitäten ein wichtiges Instrument